Czy Pan sobie zdaje sprawę z tego, że artykuł 2 ustęp 2 Karty praw podstawowych zakazuje orzekania i wykonywania kary śmierci, a nie zmusza rządy do tego, żeby blokowały dyskusję. A jeżeli mówimy o Karcie praw podstawowych, to może warto, żeby Pan sobie przypomniał, czy Pana rząd respektował prawa rodziców, które są gwarantowane w Karcie praw podstawowych, do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi.